Se c'è stata responsabilità oggettiva, cioè se c'è stato dolo, interverremo. Se è stato soltanto causa della ressa, ci dispiace. Verificherò quello che è accaduto.